umhverfisráðherra ræðu minni var ekki beint sem beinni árás á umhverfisráðherra en hún auðvitað ber ákveðið vitni um að það er ekki samhljómur í ríkisstjórnarflokkunum í þessu máli og það hefur margkomið fram í þessari umræðu og áður ég er að leggja áherslu á það sem ég tel að sé ákaflega mikilvægt í þessu

en það að við gerum það með því að kasta fyrir róða hagsmunum þessara þjóða umfram það sem aðrar þjóðir gera það dettur mér ekki í hug að standa fyrir við höfum þessar náttúruauðlindir til að byggja á við höfum þessar náttúruauðlindir sjálfbæra nýtingu þessara náttúruauðlinda til að byggja á framtíðaratvinnustarfsemi í þessu landi og það þýðir ekkert að segja

steingrímur j sigfússon sagði í sinni ræðu sem hann flutti fyrir nokkrum dögum að íslendingar hafi alla burði og næga möguleika þekkingu mannauð og auðlindir til að nýta með skynsömum og sjálfbærum hætti þannig að hér eftir sem hingað til verði forsendur til framþróunar velmegunar og velferðar samfélags í fremstu röð